Señor Presidente, quiero manifestar nuestro total desacuerdo con la expropiación que ha afectado a los accionistas europeos de la empresa YPF en Argentina por tres razones básicas es una vulneración de la legislación internacional, es una decisión que abunda en un proteccionismo mal entendido e ineficiente para propiciar el desarrollo y, finalmente, produce una enorme inseguridad jurídica a todos los operadores europeos que están invirtiendo y colaborando con el desarrollo de la República Argentina. Desde este Grupo queremos mostrar, además, nuestra preocupación por el proceso que ha conducido a la expropiación y la campaña sufrida por YPF para rebajar artificialmente su valor bursátil y tratar de justificar y abaratar esta operación. Nos preocupan, además, las repercusiones que esta decisión va a tener en Europa sobre las empresas que tienen relaciones societarias con Repsol. Finalmente, estamos hondamente preocupados por el futuro que pueda aguardar a otras empresas europeas posicionadas en Argentina en sectores estratégicos. Por estas razones, mi Grupo quiere conseguir que las autoridades argentinas reconsideren su decisión.

Además, anima a movilizar todos los recursos disponibles para defender los intereses comunitarios y hace un llamamiento para que se retome el diálogo. Lo espero por el bien de la Unión, de las argentinas y de los argentinos, y por la credibilidad y el prestigio internacional de Argentina. Lo deseo para que esta decisión no obstaculice la negociación de los acuerdos comerciales en curso entre nuestra Unión y Mercosur, fundamentales para ambas partes. Por ello, espero que las autoridades europeas agoten todos los recursos diplomáticos y económicos de que disponen para animar a este cambio de actitud y procurar entre todos una solución mutua.